C'est un véritable scandale sanitaire. Il faut agir vite, fort et maintenant. Actuellement, il y a vingt neuf procédures d'infraction en cours contre vingt États membres pour non respect des normes de qualité de l'air. Ces mêmes États qui ne tirent aucune conclusion de ce scandale, de cette affaire qu'on appelle le Dieselgate. Depuis quatre ans, je tire la sonnette d'alarme. 40 millions de véhicules poubelles restent sur nos routes. Qu'avez vous fait? Qu'attendez vous pour rappeler ces véhicules? Qu'attendez vous pour rappeler le droit des consommateurs?

Qu'attendez vous pour mettre en place un plan de sortie des véhicules diesel et essence d'ici 2030? Vous gagnerez sur le climat, vous gagnerez sur les politiques industrielles, mais vous gagnerez surtout en cohérence entre vos discours et vos actes.